Ich möchte noch einmal auf die Strategie der Europäischen Union im Bereich des Transports aufmerksam machen das ist unsere Maßgabe, effizient und ökologisch.

Der Kollege Itälä und der Kollege Fleckenstein haben schon darauf hingewiesen.

Wir wollen keinen Transport, der im Prinzip von der See zurück auf die Straße geht, und wir wollen Wettbewerbsgleichheit im nordeuropäischen Raum, in der Europäischen Union und auch im mediterranen Bereich. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Zur Schiffssicherheit muss ich noch sagen Ich möchte, dass auch bei der integrierten maritimen Politik die Schiffssicherheit in sehr stark befahrenen Schiffspassagen und Schiffsengen eine größere Rolle spielt, in der Kadetrinne zum Beispiel, dass es hier in Zukunft eine Lotsenpflicht gibt, aber auch am Bosporus das hat der Kollege schon gesagt da, wo es große Tankertransporte gibt und Frachten transportiert werden, die hochkompliziert sind, damit wir hier mehr Schiffssicherheit durch Lotsenpflicht erreichen.